Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, Kommissar Rehn, dass wir Wege aus der Rezession gemeinsam finden müssen und dass es notwendig ist, dass die Mitgliedstaaten ihre Mitwirkung nicht nur ankündigen, sondern auch realisieren.

Wir haben aber nur eine Chance, wenn das ausgebaut und intensiviert werden kann. Das ist wesentlich. Und dass das Europäische Parlament dabei eine große Rolle spielt, hat mit Sicherheit die hier eben stattgefundene Debatte gezeigt. Eine robuste Wirtschafts und Währungsunion ist die Voraussetzung für einen funktionierenden europäischen Binnenmarkt. Dabei gibt es im Gegensatz zu dem, was die EFD gerade sagte in der Tat einen stabilen inneren und äußeren Wert des Euro. Er ist ein Grundbaustein, um Wirtschaftswachstum, Unternehmenserfolge und Arbeitsplätze günstig zu beeinflussen. Die WWU sichert die Verfügbarkeit von Investitionsmitteln, auch die Nachhaltigkeit öffentlicher Finanzen und die Finanzierung von Wohlfahrts und Sozialschutzsystemen. Eine Erkenntnis aus der Krise ist doch, dass Wirtschaft, Währung und Sozialpolitik ein effektives Dreieck bilden müssen. Das eine kann nicht auskommen ohne das andere. Um das zu verwirklichen, muss endlich Schluss sein mit den künstlich herbeigeführten Gegensätzen einerseits der Sparkurs und andererseits der Wachstumskurs. Beides gehört zusammen, wir müssen so viele ideologische Debatten entlarven. Unsere Mitgliedstaaten und zwar alle brauchen eine deutliche Absenkung des öffentlichen Schuldenstandes. Sie benötigen aber auch Reformen, selbst wenn diese zunächst von vielen als schmerzlich empfunden werden. Wenn man aber spürt, dass die Gelder, die dann eingespart werden, genutzt werden in Bildung, in Ausbildung, in Zukunftsorientierung, dann kann man auch solche schwierigen Phasen gemeinsam bestehen. Manche Länder haben die Reformen schon hinter sich, andere aber vor sich. Wir können sie nicht dauernd wegschieben, das ist wichtig. Den Menschen muss klargemacht werden Wenn ihr prekäre Jobs habt davon wollen wir uns verabschieden! Wenn wir Wohlstandsgewinne haben, müssen wir die mit denen teilen, die in Armut leben. Wir müssen denen eine Chance geben, die den Eindruck haben, sie kommen viel zu kurz Stichwort Jugendarbeitslosigkeit mit der richtigen Antwort von uns einer Jugendgarantie.

Wir haben den Europäischen Sozialfonds, der nicht reduziert werden darf, Herr Kommissar! Die WWU besteht also nicht nur aus dem Wettbewerb zwischen tüchtigen Unternehmen, die auf globaler Ebene erfolgreich sind, und umfasst nachhaltige Finanzen. Wir brauchen auch ausreichenden Raum für proaktive Sozialpolitik in unseren Mitgliedstaaten. Sie soll die Menschen mitnehmen in Bildung, Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt. Ein derartiges Signal wird der Wirtschafts und Währungsunion die Akzeptanz geben, die sie längst verdient hat!